Señor presidente, gracias a todos y todas las intervinientes y gracias, además, por el tono del debate, que se ha ido animando conforme ha ido suscitándose y desarrollándose cada una de las intervenciones. Sí me van a permitir los portavoces de los distintos Grupos que lo que haga sea responderles en su conjunto y no

La idea central de la intervención, lógicamente, es la de que hay que proteger Europa para que Europa nos proteja. Y eso es evidente que ha sobrevolado en muchas de las intervenciones, al menos en las de los principales grupos parlamentarios. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que fortalecer Europa, por encima de cuáles sean las discrepancias ideológicas que tenemos. La cuestión es en qué sentido, en qué orientación. Me quiero referir en primer lugar a la migración.

Para que se haga una idea, en 2017 el aumento de los flujos migratorios en España fue de un

137 Por tanto, lo que llegó con el Gobierno de España no fue la migración, fue la política migratoria, que no existía hasta entonces

Lo que sí que le diré, y lo que les diré también al resto de diputados, es que nosotros siempre hemos sabido, siempre hemos sabido ―y por eso también tomamos la decisión de acoger al Aquarius de ofrecer como puerto seguro Valencia― que el desafío de la migración exige a todos los países, a todos los Estados miembros, que tengamos una posición compartida, una posición común, basada en dos ejes fundamentales. El primero, la responsabilidad y el segundo, la solidaridad. Desde luego nosotros, y el Gobierno de España, defendemos una política, una política exterior como la que ha planteado el vicepresidente de la Comisión Europea. Defiende que tenemos que volcar recursos económicos para el desarrollo y para el impulso de África. Defiende la cooperación bilateral con muchos de los países de tránsito y de origen de la migración. Nosotros hemos reforzado en siete meses el diálogo bilateral con Marruecos, con Mauritania, con todos los países del Sahel, no solamente por interés de España, sino por interés del conjunto de la Unión Europea. Para que se hagan una idea, España, desde hace muchos años, tiene políticas de retorno, con Marruecos, con Mauritania y con otros tantos países de África, del Sahel.

Por tanto, las políticas de retorno las estamos impulsando desde el Gobierno de España. Estamos también fortaleciendo nuestras políticas de fronteras. Y, sin duda alguna, lo que estamos haciendo también es reforzar las políticas de integración, porque creemos que es importante reforzar esas políticas de migración para todos aquellos migrantes que están en nuestro continente.

Lo han hecho partidos que forman parte de grandes partidos en el Parlamento Europeo, como es el Partido Popular.

Por eso a mí lo que me preocupa, hablando y haciendo referencia simplemente a la ultraderecha, lo que me preocupa no es tanto la presencia de la ultraderecha, señores y señoras diputados, lo que me preocupa es cómo sutilmente la ultraderecha está condicionando el discurso y la agenda política de partidos que otrora eran europeos y que querían el fortalecimiento del proyecto europeo.

Lo hemos hecho, además, en el Consejo Europeo.

Porque consideramos que es fundamental para políticas esenciales en España, como es la política agraria, como es la política de cohesión, pero también políticas importantes, como la política de inmigración o las políticas vinculadas con la ciencia y con la innovación. Por cierto, señor Weber, no se preocupe, porque nosotros vamos a aprobar los presupuestos generales del Estado probablemente en el mes de abril. La anterior administración, con el señor Rajoy al frente, presentó los presupuestos en el Congreso de los Diputados en el mes de abril. Por tanto, lo que le quiero decir con esto es que, no es que vayamos en tiempo y forma, sino que vamos a anticiparnos a lo que propuso la anterior administración como oferta presupuestaria al conjunto de la Cámara. Y yo creo que lo vamos a sacar, porque creo que son unos buenos presupuestos, no solamente en el ámbito social, con un aumento considerable de las partidas vinculadas a la redistribución, sino que también plantean fórmulas innovadoras desde el punto de vista de la justicia fiscal, como pueda ser la imposición a las grandes corporaciones tecnológicas, como pueda ser la creación del impuesto de transacciones financieras, que son, sin duda alguna, algunas de las medidas que ustedes han propuesto aquí en esta Cámara y que nosotros estamos también liderando a nivel de España. Permítame también hablar por un instante de Cataluña, porque así lo ha hecho la portavoz, la señora Keller. En primer lugar. En Cataluña, desde el año 2014, desde el año 2014, ha habido cinco votaciones, cinco votaciones, en torno a tres procesos electorales autonómicos y luego

Bien, ¿cuál ha sido el resultado de esos referéndums y de esas votaciones también en el marco estatutario español? Como mucho, un 48 de la sociedad catalana ha apoyado formaciones proindependentistas y el 52 no ha apoyado formaciones proindependentistas. Por tanto, primera conclusión el independentismo en Cataluña no tiene una mayoría social. Tiene una mayoría parlamentaria, producto y derivada de la Ley electoral, pero no tiene una mayoría social. Insisto el 52 de la sociedad en Cataluña no apoya la independencia, no apoya la independencia. Bien, por tanto, el independentismo lo que tiene que reconocer es que no hay una mayoría social en Cataluña. Y, por tanto, no puede apoyar, o no puede imponer un proyecto político a una mayoría que le está diciendo en reiteradas ocasiones, desde el año 2014, que no comparte esa deriva independentista. primer lugar En segundo lugar. Es evidente que, en Europa, no solamente en Cataluña, si nos vamos, por ejemplo, a Alemania, en Baviera, o si nos vamos, por ejemplo, a Italia, en el Véneto, o si nos vamos, por ejemplo, a Francia, en Córcega, hay tensiones territoriales, hay movimientos de fragmentación territorial, de descomposición de lo que otrora eran las naciones Estado. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ha pasado en Cataluña y lo que ha pasado en el Véneto, por poner un caso, o por ejemplo en Baviera, cuando se ha defendido por parte de distintas formaciones políticas la independencia de Baviera de Alemania o la independencia del Véneto de Italia? Que cuando se ha pronunciado el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo en el Véneto, mejor dicho, en Italia con el caso Véneto o en Alemania con el caso de Baviera, esas fuerzas independentistas lo que han dicho es acatamos esas sentencias. En España no ha ocurrido. En España, pese a reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, lo que han hecho las formaciones proindependentistas es quebrar unilateralmente el Estatuto de Autonomía, es decir, la Constitución regional en Cataluña y la Constitución española. Por tanto, por tanto, el problema es que, de alguna manera, no se ha cumplido o no se acatado por parte de las fuerzas independentistas el mandato constitucional, porque no se ha reconocido esa Constitución tanto regional como estatal. En tercer lugar, es evidente que desde el año 2010 Catalunya tiene una Constitución regional, un Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su totalidad no fue votado por la sociedad catalana. Por tanto, ese es un problema que tenemos que resolver. Y el Estado español es consciente de ello. También es cierta una cosa. Desde hace diez años a esta parte, es evidente que hay partidos políticos que, cuando están en la oposición, utilizan a Cataluña como agravio territorial para hacer oposición al Gobierno socialista de turno y, cuando están en el Gobierno, lo que hacen es reclamar la lealtad, en este caso, al Partido Socialista. Nosotros siempre lo vamos a hacer. Vamos a ser leales, no con el Gobierno de turno, cuando estamos en la oposición, sino con el Estado. España es un gran país. España es un país que tiene un nivel de descentralización, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en el reconocimiento de las lenguas, en lo que representa el planteamiento educativo de los niños y niñas que están en comunidades que tienen un alto sentir de nacionalidad muy importante.

Por tanto, primero, yo creo que es evidente que el independentismo en Cataluña lo que tiene que hacer es abrir un diálogo sincero y reconocer a la otra parte, que es mayoritaria en Cataluña, que es no nacionalista, y, por tanto, Cataluña tiene que hablar con Cataluña. Y España, el Gobierno de España, lo que tiene que hacer es facilitar ese diálogo entre las dos, digamos, las dos dimensiones que existen ahora mismo en Cataluña la nacionalista y la no nacionalista. Y, desde luego, lo que sí que le puedo garantizar es que el Gobierno de España, a diferencia de en épocas pasadas, sí tiene voluntad firme de resolver mediante el diálogo, pero siempre dentro del respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, la situación en Cataluña. Pero primero, lo que tiene que hacer el independentismo en Cataluña es reconocer 1, que no tiene mayoría social y 2, que tiene que hablar con la parte mayoritaria de la sociedad catalana, que quiere un nuevo acuerdo para salir de este bucle en el que lleva instalado más de diez años. Por resumírselo de una manera muy sintética, muy sencilla, en Cataluña el problema no es la independencia, es la convivencia.

país. Lo que ha pasado en Andalucía entre el Partido Popular, el Grupo de los Liberales y los hermanos del Frente Nacional en Francia es una involución, un cuestionamiento de derechos y de consensos asumidos y consolidados durante estos últimos años, como pueda ser, por ejemplo, el de la igualdad de género y el de la lucha contra la violencia de género. Por tanto, en Andalucía, lo que ha ocurrido, señoras y señores diputados, es que se ha cruzado una frontera que existe en Europa, y es que no se puede pactar con la ultraderecha. Desde luego, nosotros, la socialdemocracia, nunca pactará con la ultraderecha, como muy bien hemos podido ver con sus planteamientos. En todo caso, señoras y señores diputados, quiero decirles que el planteamiento que tiene el Gobierno de España es el de hacer fuerte Europa. Ahí están las propuestas que hemos planteado en lo que representa la estrategia de la igualdad de género, en lo que representa la igualdad, o mejor dicho, la lucha contra la precariedad laboral, lo que representa la garantía infantil, la garantía juvenil. En definitiva, en todos aquellos aspectos que tengan que ver con el reforzamiento y con la protección de Europa para que nos proteja y, sobre todo, aquellos más vulnerables podrán encontrar al Gobierno de España y, sin duda alguna, al Partido Socialista Obrero Español, que también está aquí representado. Y, finalmente, señor Verhofstadt, también le diré una cosa usted lleva muchos más años que yo en el Parlamento Europeo.

Seguro que usted puede compartir conmigo su experiencia de frustración. También le diré una cosa creo que en mi intervención he apuntado algunas salidas a esa falta de velocidad en muchas de las tomas de decisiones que se necesitan en el ámbito de la unión económica y monetaria, en el ámbito de la política exterior, que tiene que ver con el cambio en los procedimientos de toma de decisiones, tanto del Consejo como del Parlamento y la Comisión. Y, desde luego, ahí nosotros vamos a estar, así lo he hecho desde esta tribuna, defendiendo que no sea por unanimidad en cuestiones tan esenciales como las que he referido anteriormente. Hay algunas de ellas que necesitarán de una modificación del Tratado, pero otras no. Ahí están las pasarelas que me recordaba el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Borrell. Podemos perfectamente utilizar esas pasarelas para reforzar, digamos, el carácter global de nuestro continente, de nuestra Unión en el ámbito de la política exterior. Muchas gracias señor Presidente.